Gondolom és kérem, hogy Ashton főmegbízott asszony a magyar elnökséggel együtt működjön közre ennek érdekében. Nemrégen jártunk Isztambulban, és láthattuk ott és hallhattuk, hogy több millió örmény és görög keresztyén pusztult el a huszadik század idejében. Szomorú, hogy ma is tovább tartanak a keresztyénüldözések világunkban. Hautala asszonnyal együtt javasolom, hogy a droit bizottságban is külön tűzzük napirendre ezt az aktuális kérdést.